C'est sous le principe de la solidarité que nous avions placé cette résolution, et que nous plaçons d'ailleurs celle là aussi. Le Conseil s'est accordé là dessus. Mais je voulais rappeler une phrase de Robert Schuman, que tout le monde cite ici l'Europe est une affaire de solidarité, certes, mais c'est une affaire de solidarité de fait. La solidarité de fait, chers amis, c'est soutenir aussi les États membres les plus touchés par le coronavirus, quoi qu'en disent d'ailleurs les juges nationaux. Ce sont des prêts, ce sont des transferts. Je n'ai pas totalement compris aujourd'hui le discours de la présidente. La solidarité de fait, c'est un plan de relance et de transition qui soit à la hauteur des attentes, avec des recovery bonds un pacte vert européen, la souveraineté européenne également. La solidarité de fait, ce sont des nouvelles ressources propres. Je n'ai pas non plus beaucoup d'explications sur ce qui va être fait autour de ces nouvelles ressources propres. Je voudrais dire au Conseil et à la Commission n'ayez pas la main qui tremble. Il ne faut pas avoir la main qui tremble